Ja. Seveda, odgovor ministra terja še seveda dopolnilno, vprašanje. Zdaj, vi, minister, vi ste zdaj dejansko tako nekako generalno popisali to sliko, na področju varstva kulturne dediščine, ste pol na koncu šele prišli potem nekako do tega odgovora, ki sem ga želel slišati. Nisem mislil ravno neki prednostni listi, ne, mislil sem bolj, da če to vseeno se vam zdi kot ministru naključje, da ne pri tem relativno neuspešen podjetnik, ki ima osem milijonov izkazanega dolga, ne gre potem pred štirimi leti, petimi leti kupi, bi rekel, neko staro stavbo, ko pa postane župan, pa na enkrat dobi sto oseminosemdeset tisoč, sredstev s strani, Ministrstva za kulturo. To me je nekako, bi rekel, pa tudi Mariborčane, ta hitrost, ta hitrost, ne, tam, ko pravite trideset tisoč enot je, ki jih je treba obnoviti, od, sakralnih objektov, gradov, in tako dalje, tukaj pa dejansko se takoj v trenutku najde najde, denar za investitorja, ne, lastnik podjetja pa je kot rečeno, župan drugega največjega mesta, mogoče je samo kakšen komentar še na to temo. zdaj, prioritete, nekako finančne prioritete po različnih koncih Slovenije ste nekako v tem prvem odgovoru povedali. V vsakem primeru pa vas bi želel še vprašati, tudi, če mogoče tako veste, tudi v pereča tema v Mariboru, obnova Rotovškega trga vključno z rotovžem, ne. Zdaj vsaka mestna hiša po svetu je to reprezentativni objekt, ne, vseeno tudi v Mariboru je predstavljala mestno oblast, bi že zdavnaj tudi mogla sijati v neki lepoti, biti turistični magnet, pri nas pa je to res taka klavrna, podoba. Zdaj, verjetno, kako mestno hišo v tujini, v Gradcu recimo, ne, nam blizu, Štajercem ste verjetno videli, ne, kdaj bo končno Mariborski Rotovž tudi, dobil podobo, ko si jo, štajerska prestolnica zasluži. Hvala tudi za ta ...